Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, la solidarité doit jouer, c'est un principe fondateur de l'Union européenne, mais elle ne doit pas permettre une déresponsabilisation des différents acteurs. Il n'est pas normal que les autorités allemandes n'aient pas, dès le départ, passé la main à l'Union européenne, dans un drame qui a dépassé leurs frontières, dès la fin de leur première conférence de presse qui a mis le concombre espagnol erronément en cause. Il n'est pas normal d'accuser sans preuves, de communiquer sans être sûr et de provoquer une telle confusion. Il n'est pas normal que tous les principes de la communication de crise soient ainsi bafoués. Nous sommes, à cause de cela, passés de la crise à la psychose. Ces rumeurs et ces chasses aux sorcières alimentées par les autorités mêmes ont fait un tort énorme, cela relève de l'irresponsabilité. La relation de confiance entre les consommateurs et les producteurs est à nouveau rompue. Pour que ce drame ne soit pas en plus un terrible gâchis, tirons les leçons qu'il faut déterminer les meilleurs moyens de mettre en place une traçabilité transfrontalière sans faille et mettre en place une cellule de communication européenne et une cellule de gestion de crise.